Ja, hvala. Nisem razumela te navedbe, da ne moremo nahraniti bogatih, ampak verjetno je bil lapsus. Kar smo naredili že sedaj v tem obdobju, nekaj sistemskih zakonov je bilo v preteklosti že sprejetih. Naj omenim samo spremembe pravnega postopka, kmalu boste obravnavali poslanci nov zakon o nepravdnem postopku, seveda bolj navezujoč se na nov družinski zakonik, ki ga je v preteklosti sprejel tudi državni zbor. Pred vami pa bo kmalu tudi nov zakon oziroma spremembe zakona o kazenskem postopku. Potem pa moramo dati tudi čas tem zakonom, glede na to, da je to letos oziroma drugo leto, pa v preteklem letu bilo sprejeto, vrsta procesnih zakonov, ki bodo omogočili tudi boljše delovanje sodišč, da se pokažejo rezultati, in jaz verjamem, da rezultati bodo in da bo pravica ugledala luč sveta. Hvala.